Madame la Présidente, en clair, vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra? N'avez vous pas, en retour, remarqué que, dans bon nombre de pays en voie de développement, il n'y a pas d'eau?